frú forseti ég vil nota þetta tækifæri og ítreka enn á ný þá yfirlýsingu okkar sjálfstæðismanna að séu þau einhver mál sem ríkisstjórnin telur nauðsynlegt að koma með inn í þingið sem snúa að fyrirtækjum í landinu og heimilunum munum við að sjálfsögðu verða til viðræðu um það að hliðra til til að tryggja framgang slíkra mála undir þetta falla ekki þau mál sem

annarra mála í þinginu þess vegna ítreka ég þetta við erum tilbúin til viðræðu hvenær sem er og um leið legg ég það til við forseta að

mikilvæga mál í dag og svo höldum við áfram og klárum þá umræðu með þeim hætti að það sé bragur að því fyrir alþingi íslendinga